forseta hefur borist eftirfarandi bréf tuttugasta og fyrsta september tvö þúsund og tíu hér með segi ég af mér sem fimmta varaforseti alþingis og óska eftir því að nýr varaforseti verði kosinn í minn stað við fyrstu hentugleika virðingarfyllst árni þór sigurðsson fimmti þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður og fimmta varaforseti alþingis